Tra il 2000 e il 2015 tutti conoscete le famose proteste antigovernative conseguenti allo scandalo bancario, che ha visto la perdita di un miliardo di dollari da parte delle tre banche moldove più importanti, definito da alcuni il furto del secolo. Tale malcontento fortissimo nei confronti del governo ha portato a una reazione scomposta, con una riduzione della libertà di espressione, l'attacco alle opposizioni e, in qualche modo, una soppressione di quelle voci che chiedono invece maggiore trasparenza e libertà. Addirittura nell'aprile 2017 il governo ha adottato in prima lettura una nuova legge che permetterebbe l'utilizzo delle forze armate per contrastare le proteste pubbliche quando si reputi necessario. In attesa del parere della commissione di Venezia sulla futura legge elettorale, dobbiamo denunciare ancora una volta il grande potere nelle mani dell'oligarca Plahotniuc, il quale riesce di fatto a indirizzare, alcuni dicono a controllare, governo, sistema giudiziario, gli organi anticorruzione e i media.

Noi, come primo e principale partner della Moldova, dobbiamo utilizzare gli strumenti in nostro potere per reagire.